Hvala. Večkrat sem že poudaril, da ta hip izstop iz enotnega plačnega sistema katerekoli skupine ni mogoč, ker potem bi imeli pa dejansko razpad sistema. In seveda pismo predsednika sindikata Praktikum bi lahko nakazovalo, da družinski zdravniki, če bi storili tisto, kar v tem pismu piše, bi dejansko bil to izstop iz enotnega plačnega sistema, ker bi si potem, finance urejali sami. Če smo pa pri plačah, bom pa dodal to - niso vse plače zdravniške visoke, zdaleč ne, in zdravniki družinske medicine, čeprav imajo od zadnje stavke za dva plačna razreda višje izhodišče, nikoli niso med rekorderji. Ne boste jih našli ne na lestvici prvih tisoč najvišjih plač v javnem sektorju, boste pa na januarskem seznamu našli osemsto osemintrideset zdravnikov - ne pravim, da je to narobe, seveda, samo ponazarjam. In še ena ponazoritev. Sam sem bil januarja s svojo plačo na tisočsedemstoštirinajstem mestu, minister za zdravje pa na dvatisočdvestooseminštiridesetem mestu po višini plače, pa se ne pritožujem, samo povem, da bo jasno, da, so nekatere plače tudi precej visoke in je zadevo vedno treba pogledati še z druge plati. Še enkrat poudarjam, ta hip izstop iz enotnega plačnega sistema lahko povzroči samo razpad plačnega sistema, kaos na področju javnih plač, in potem, bi šlo to kot domine in bi se res sistem sesul. Ne rečem pa, da mogoče kdaj v prihodnosti, če se bo pripravil kakšen nov sistem, kakšna nova zakonodaja, vendar celostno in zelo premišljeno, da bi to bilo možno, čeprav sam osebno ocenjujem, da to, v naslednjih vsaj petih, če ne več letih zagotovo niti razmišljati ne moremo o tem, kaj šele, da bi to implementirali. Hvala, gospod predsednik, za danes podane odgovore.